Señor presidente, presidencia finlandesa, comisario Avramopoulos, sabemos que al menos ciento cincuenta personas procedentes de Oriente Medio y Asia intentan cada noche desesperadamente cruzar la frontera entre Bosnia y Herzegovina y Croacia, por Bihać, y se hacinan por decisión policial en el campamento de Vucjak, donde la situación de salud pública y emergencia humanitaria es realmente dramática. No hay Pleno del Parlamento Europeo en el que no pongamos de manifiesto la falta de solidaridad y voluntad política de cumplimiento del Derecho europeo en lo relativo a programas de reubicación entre Estados miembros de la Unión Europea y de reasentamiento, cuando se trata de un Estado fronterizo, como es el caso de Bosnia, que no es miembro de la Unión Europea. Pero ¿qué puede esperar Bosnia de la estatura moral de la Unión Europea, si dentro de unos minutos estaremos discutiendo la dramática situación en Lesbos, absolutamente insostenible, en su país, comisario Avramopoulos, abandonado a su suerte durante demasiado tiempo por la insolidaridad de la Unión Europea y por la absoluta falta de estatura moral a la hora de cumplir los mandatos vinculantes del Derecho europeo? Hay programas de reasentamiento. Este Parlamento los ha adoptado como parte del sistema europeo de asilo